Arestarea și decesul său, în condiții cel puțin suspecte, ridică semne de întrebare cu privire la apărarea principiilor democratice de către autoritățile iraniene.

Uniunea, în calitate de promotor al drepturilor fundamentale, ar trebui să găsească mijloace de a pune presiune pe autoritățile din Iran. Este nevoie ca prizonierii politici să fie eliberați imediat, iar discriminarea minorităților religioase să înceteze. Mă refer aici în mod special la câștigătorii Premiului Saharov, care trebuie să își poată primi premiul în Parlament, în luna decembrie. Pentru ca Iranul să și recapete credibilitatea, trebuie să respecte Convenția internațională cu privire la drepturile civile și politice.